borist hefur svohljóðandi bréf frá þingflokksformanni frjálslynda flokksins magnúsi þór hafsteinssyni dagsett nítjánda febrúar síðastliðinn þingflokkur frjálslynda flokksins hefur ákveðið í samræmi við sextándu grein þingskapa að kristinn h gunnarsson taki sæti sigurjóns þórðarsonar í iðnaðarnefnd ef engar athugasemdir eru verður þessi breyting á skipan iðnaðarnefndar